Herr Präsident! Im Zusammenwirken mit der derzeitigen Marktsituation führt die Reform der EU Zuckermarktordnung dazu, dass der EU Zuckerpreis unter dem internationalen Preis liegt. Die langjährigen Abnahmeverträge mit den Zuckerrohproduzenten in Afrika, der Karibik oder dem Pazifik werden bei dieser Preissituation wohl nur sehr schwer haltbar sein. Dass die Bauern in den AKP Staaten ihre Ware lieber zu höheren Preisen auf dem Weltmarkt verkaufen, statt sie günstig in der EU zu vertreiben, mag bei den Schwierigkeiten rund um die neuen AKP Abkommen eine Rolle gespielt haben. Wenn nun dieser Anreiz wegfällt und gleichzeitig eine Meistbegünstigungsklausel in Kauf genommen werden muss und zudem noch die Staatseinnahmen mit dem Wegfall der Zolleinnahmen sinken, ist es ja kein Wunder, dass die AKP Staaten so zögerlich waren.